herra forseti ég mæli hér fyrir nefndaráliti meiri hluta menntamálanefndar um frumvarp til laga um opinbera háskóla nefndin hefur farið yfir málið og í nefndarálitinu er gerð grein fyrir þeim gestum sem komu á fundi nefndarinnar og jafnframt helstu atriði sem rædd voru í nefndarstarfinu ég vil í þessari ræðu gera grein fyrir helstu breytingum sem meiri hluti nefndarinnar leggur til í fyrsta lagi vil ég nefna það að í fyrstu grein frumvarpsins er kveðið á um gildissvið laganna fram kemur að lögin skuli ná til þeirra háskóla sem eru reknir sem opinberir háskólar og lúti yfirstjórn menntamálaráðherra í ákvæðinu eru ekki tilgreindir þeir opinberu skólar sem starfandi eru núna en það eru háskóli íslands háskólinn á akureyri kennaraháskóli íslands landbúnaðarháskóli íslands og hólaskóli háskólinn á hólum fyrirhuguð er sameining kennaraháskólans og háskóla íslands samanber lög númer þrjátíu og sjö tvö þúsund og sjö landbúnaðarháskólinn á hvanneyri og hólaskóli háskólinn á hólum starfa á grundvelli laga númer fimmtíu og sjö nítján hundruð níutíu og níu um búnaðarfræðslu í fimmta málsgrein bráðabirgðaákvæðis í frumvarpinu kemur fram að þau lög skuli endurskoðuð fyrir árslok tvö þúsund og níu munu skólarnir tveir því starfa áfram á grundvelli þeirra laga í máli ráðuneytisstjóra kom fram að ástæðan væri að skólarnir þyrftu aukinn tíma til að aðlaga sig breyttu lagaumhverfi því sjónarmiði var hreyft fyrir nefndinni að eðlilegt væri að nöfn þeirra opinberu háskóla sem starfandi eru og frumvarpið tekur til yrðu tilgreind í ákvæðinu er það álit meiri hluta nefndarinnar að rétt sé að í fyrstu grein komi skýrt fram hvaða háskólar

gefnu tilefni vil ég síðan nefna það að eftir að endurskoðun laganna um búnaðarfræðslu sem ég vék að hér áðan og landbúnaðarháskólinn á hvanneyri og hólaskóli háskólinn á hólum hafa verið endurskoðuð og þessir háskóla uppfylla

um opinbera háskóla þá lít ég þannig að þá muni þeir að sjálfsögðu falla undir ákvæði þessa frumvarps og verði það svo og ég vil nefna þetta af gefnu tilefni eftir samræður mínar við háttvirtur þingmaður jón bjarnason sem ég veit að hefur miklar skoðanir á þessu máli þá lít ég þannig á að þeirri endurskoðun lokinni þá sé augljóst að nöfn þessara skóla verði felld með lagabreytingu inn í fyrstu grein laganna ég vil að þetta komi skýrt fram þannig að háttvirtur þingmaður jón bjarnason hafi fullvissu fyrir þessu herra forseti töluverð umræða var innan nefndarinnar um fimmta og sjöttu greinar frumvarpsins um hlutverk og skipan fulltrúa í háskólaráð með frumvarpinu er stjórn háskóla falin háskólaráði og rektor skal háskólaráð skipað sex fulltrúum auk rektors þar af er einn fulltrúi háskólasamfélagsins sem valinn er samkvæmt ákvörðun háskólafundar einn fulltrúi nemenda tveir fulltrúar frá menntamálaráðuneyti og tveir utanaðkomandi aðilar er hér um breytingu að ræða frá gildandi lögum um háskóla íslands þar sem stjórn skólans er einnig falin deildarfundum og deildarforsetum frumvarpið mælir fyrir um töluverðar breytingar á skipan fulltrúa í háskólaráð og á það sér í lagi við um háskólaráð háskóla íslands sem nú er skipað tíu fulltrúum þar af fjórum fulltrúum úr hópi ótímabundið ráðinna kennara einum fulltrúa samtaka háskólakennara tveimur fulltrúum skipuðum af menntamálaráðherra og tveimur fulltrúum stúdenta auk rektors samanber fjórðu grein laga númer fjörutíu og eitt nítján hundruð níutíu og níu við háskólann á akureyri er háskólaráð skipað fimm fulltrúum þar af tveimur fulltrúum ótímabundið ráðinna kennara við skólann einum fulltrúa stúdenta og einum fulltrúa frá ráðuneyti auk rektors þessi breyting á stjórn háskóla og skipan háskólaráðs var aftur á móti gagnrýnd af háskóla íslands stúdentaráðum háskólanna og nemendafylkingum innan háskóla íslands telja þeir að fræðilega þekkingu muni skorta innan háskólaráðsins verði frumvarpið að lögum fulltrúar háskólasamfélagsins séu mikilvægur hlekkur við að gæta að hlutverki háskóla sem meðal annars er að sinna með leyfi forseta kennslu rannsóknum þekkingarleit og sköpun á sviði vísinda fræða tækniþróunar eða lista tilvitnun lýkur enn fremur taki sú menntun sem háskólar veita mið af þörfum samfélagsins og geti verið fræðilegs eðlis og starfsmiðuð háskólar séu jafnframt miðstöð þekkingar og hluti af alþjóðlegu mennta og vísindasamfélagi háskólaráð hefur víðtækt hlutverk það er æðsti ákvörðunaraðli innan viðkomandi háskóla hefur með höndum framkvæmdastjórn hans og stefnumörkun telur meiri hlutinn að þetta hlutverk ráðsins kalli eftir skilvirkni þess og að sú breyting sem frumvarpið gerir ráð fyrir á fjölda fulltrúa í ráðinu mundi auka hana að mati meiri hlutans verður jafnframt að lesa sjöttu greinar frumvarpsins með öðrum ákvæðum þess í níundu grein frumvarpsins má sjá að háskólafundur er samráðsvettvangur háskólasamfélagsins þar sem fjallað er um og mótuð sameiginleg vísinda og menntastefna háskólans að frumkvæði rektors í tíundu greinar frumvarpsins segir að meðal annarra sitji rektor forsetar og formenn deilda háskólafund ásamt kennurum og sérfræðingum úr skólum og stofnunum háskóla fulltrúum nemenda og fleiri lýðræðislega valdir fulltrúar háskólasamfélagsins valdir af háskólafundi ásamt rektor eiga að tryggja að fræðileg þekking haldist innan ráðsins háskólaráð fer jafnframt með endurskoðunar og úrskurðarhlutverk telur meiri hlutinn að fjölmennt ráð í fámennum háskólum samrýmist illa því hlutverki þess enda fær það til endurskoðunar og úrskurðar mál sem snerta stöðu starfsmanna og grunneiningar skólans að verulegu leyti í frumvarpinu er kveðið á um að í háskólaráði sitji tveir utanaðkomandi aðilar í máli rektora háskóla íslands og háskólans á akureyri kom

stjórnskipun en verið hefur innan skólanna álítur meiri hlutinn að gott aðgengi að hraðri þróun þekkingarsamfélagsins og öflug tengsl við atvinnulífið sé mikilvægur hlekkur í því að tryggja hagsmuni skólanna aftur á móti telur meiri hlutinn að mikilvægt sé að fræðileg þekking og tenging við starfsemi skólanna tapist ekki eigi slíkt sérstaklega við í fjölmennari skólum leggur meiri hlutinn því til þá breytingu á sjöttu grein að í háskólum með fleiri nemendur en fimm þúsund verði fulltrúum háskólasamfélagsins fjölgað í tvo fulltrúar nemenda verði tveir líkt og nú er og þar með komið til móts við kröfur nemenda og fulltrúar tilnefndir af menntamálaráðherra verði fjórir er það álit meiri hlutans að þannig séu lýðræðishefðir háskóla íslands virtar og styrkum stoðum skotið undir fræðilega þekkingu innan háskólaráðsins með þessu móti telur meiri hlutinn að komið sé til móts við þær kröfur sem fulltrúar háskóla íslands og stúdentar settu fram meiri hlutinn telur að með þessum breytingum á ákvæðum frumvarpsins skapist þéttari og fjölmennari eining innan háskólaráðsins sem hafi góða tengingu við fræðilega og faglega starfsemi innan skipulagseininga háskólans meiri hlutinn undirstrikar að sú skipan sem sjöttu greinar frumvarpsins kveður á um henti vel fámennari skólum með því að halda óbreyttu fyrirkomulagi um skipan háskólaráðs í þeim háskólum sé tryggð skilvirkni ráðsins eftirlits og úrskurðarvald þess eflt sem og tengsl háskólanna við

mikil umræða fór fram innan nefndarinnar um þetta ákvæði frumvarpsins og hélst í hendur við umræðu um samkeppnisaðstöðu opinberra háskóla við einkarekna háskóla í greininni er kveðið á um heimild háskóla til að innheimta skrásetningargjöld af nemendum allt að fjörutíu og fimm þúsund krónur á ársgrundvelli enn fremur veitir greinin háskólum heimild til að taka gjöld fyrir útgáfu staðfestra vottorða gerð fyrirlögn og yfirferð stöðu inntöku upptöku og fjarprófa þjónustu sem háskóli veitir samkvæmt samningi við menntamálaráðuneytið sem og fyrir endurmenntun og fræðslu fyrir almenning í fjórðu málsgrein greinarinnar kemur enn fremur fram að háskólaráð geti gert tillögu til ráðherra um breytingar á skrásetningargjöldum töluverð umræða hefur verið um þetta ákvæði frumvarpsins og kom fram það sjónarmið á fundum nefndarinnar einkum frá fulltrúum stúdenta að með ákvæðinu væri verið að opna leið fyrir opinbera háskóla til að auka gjaldtöku skólanna og innheimta skólagjöld af nemendum í máli rektors háskóla íslands kom aftur á móti fram að hann túlkaði ákvæði frumvarpsins ekki með þeim hætti og í umsögn viðskipta og hagfræðideildar háskóla íslands kom fram að deildin beinlínis harmaði að ekki skyldi í frumvarpi þessu gert ráð fyrir að einstakar deildir gætu ákveðið að innheimta skólagjöld af nemendum sínum af hálfu rektors háskóla íslands var upplýst að háskólaráð hefði í gegnum tíðina óskað eftir hækkun skrásetningargjalda í máli nemenda kom aftur á móti fram að mikil andstaða væri við skilgreiningu skrásetningargjaldsins

alls ekki verið að heimila töku skólagjalda við opinbera háskóla gjaldið sé í eðli sínu þjónustugjald samanber álit umboðsmanns alþingis í máli frá árinu nítján hundruð níutíu og þrjú sem meðal annars er ætlað að mæta útgjöldum vegna skráningar og ýmiss konar þjónustu við nemendur sem ekki telst til kostnaðar við kennslu og rannsóknarstarfsemi undirstrikar meiri hlutinn þann skilning sinn að ekki sé um nýjar eða auknar gjaldtökuheimildir að ræða í frumvarpinu þá áréttar meiri hlutinn sérstaklega að hækkun skráningargjalda við opinbera háskóla verður ekki ákveðin nema með samþykki alþingis umfram það hámark sem tilgreint er í a lið önnur málsgrein tuttugustu og

herra forseti hvað aðra þætti þessa nefndarálits varðar vísa ég í það sem þar kemur fram mér þótti hins vegar mikilvægt að tilgreina nokkuð nákvæmlega þessi þrjú atriði sem hér voru nefnd það er athugasemdir meiri hluta nefndarinnar við fyrstu grein fimmta og sjöttu greinar og brottfellingu fjórðu málsgrein tuttugustu og fjórðu grein en þar að auki leggur meiri hlutinn jafnframt til aðrar breytingar á frumvarpinu flestar smávægilegar sem einkum varða lagatæknileg atriði meiri hlutinn leggur til að frumvarpið verði samþykkt með þessum breytingum sem gerð er tillaga um á sérstöku þingskjali undir nefndarálitið rita sá sem hér stendur og háttvirtur þingmaður einar már sigurðarson illugi gunnarsson guðbjartur hannesson ragnheiður ríkharðsdóttir og katrín júlíusdóttir sem skrifar undir þetta álit með fyrirvara er lýtur að skipan háskólaráðs jón magnússon háttvirtur þingmaður sat fundi nefndarinnar sem áheyrnarfulltrúi og er samþykkur